frú forseti þetta var merkileg ræða hjá háttvirtum þingmanni og formanni sjálfstæðisflokksins hún var fyrst og fremst varnarræða af þeirri frammistöðu sjálfstæðisflokksins í

eyddi upphafi sinnar ræðu í það að átelja hæstvirtur innanríkisráðherra fyrir að hafa sagt það að ágallar á áhrif framkvæmdar kosninganna hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna hvernig getur hæstvirtur ráðherra sagt það spurði háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson en hann benti ekki sjálfur í ræðu sinni á nokkur rök sem bentu til þess að annmarkarnir hafi haft áhrif á niðurstöður kosninganna hvers vegna gerði hann það ekki hæstvirtur ráðherra sagði alveg skýrt að niðurstaða dómsins gilti síðan leyfði hann sér að reifa forsendur dómsins ég tel að það sé fullkomlega réttmætt að menn reifi jafnvel á alþingi íslendinga niðurstöður og forsendur slíks dóms árið tvö þúsund og fimm fóru fram kosningar til fimm sambandsríkja í þýskalandi nokkrum árum síðar komst stjórnlagadómstóllinn í karlsruhe að því að framkvæmd þeirra kosninga hefði verið áfátt og þær hefðu jafnvel farið í bága við stjórnarskrá en sá dómstóll mat hins vegar afleiðingar annmarkanna út frá eðli málsins og ógilti ekki kosningarnar það er fullkomlega eðlilegt að menn ræði dæmi af þeim toga í tengslum við niðurstöðu hæstaréttar það liggur einfaldlega fyrir að framkvæmdin var gölluð en hún hafði ekki áhrif á niðurstöðuna og formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki getað fært nokkur rök fyrir því